hæstvirtur forseti ég beini hér fyrirspurnum til hæstvirts menntamálaráðherra varðandi hólaskóla það er háskólann á hólum háskólinn á hólum er mjög mikilvæg stofnun og þar er rekin mjög myndarleg starfsemi þar hefur átt sér stað mikil uppbygging á undanförnum árum bæði heima á hólum og eins á sauðárkróki í tengslum við fiskeldisrannsóknir og kennslu og skólinn hefur reynst mjög dýrmætur fyrir landbúnaðinn í landinu uppbyggingu ferðaþjónustu og ekki síst fyrir skagafjörðinn sem heimahérað hins vegar er það þannig að allt of mörg undanfarin ár hefur skólinn glímt við ákveðinn rekstrarvanda sem auðvitað tengist mikið til þeirri uppbyggingu sem þar hefur átt sér stað það hefur mikil vinna farið fram og margar tillögur komið fram um lausnir á því máli á undanförnum árum og einnig kannski í tengslum við það hefur verið unnið að tillögugerð og umfjöllun um breytingar á rekstrarformi skólans ég hygg að það hafi komið fram tillögur þar um á síðasta ári þar sem var fjallað um það að breyta rekstrarforminu í sjálfseignarstofnun á síðasta ári einnig var unnið að lausnum á rekstrarvandanum það voru samþykktar

halla sem hafði safnast upp í rekstrinum og ef ég man rétt var eitthvað bætt við í fjárheimildum í fjárlögum tvö þúsund og níu hins vegar er það svo virðulegur forseti að

er það þannig að ýmsir aðilar hafa kvartað yfir því að minnsta kosti í mín eyru að það gangi illa að fá uppgjör á skuldum skólans gagnvart viðkomandi aðilum og það er auðvitað ekki gott hvorki fyrir skólann né þá viðkomandi aðila það er auðvitað mjög mikilvægt að fá botn í þessi mál öll sömul sem fyrst ég hins vegar geri mér fulla grein fyrir því að núv hæstvirtur menntamálaráðherra hefur ekki mikinn tíma til þess í sjálfu sér en ég hygg þó að það liggi fyrir ýmis vinna og gögn og áform í menntamálaráðuneytinu varðandi þessi mál ég hef leyft mér að beina hér tveimur spurningum til hæstvirts ráðherra fyrstu hvað líður fyrirhuguðum breytingum á rekstrarformi hólaskóla háskólans á hólum annars hvenær mega kröfuhafar vænta uppgjörs á vangreiddum skuldum skólans